frú forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingar á lögum númer fimmtíu tvö þúsund og níu um greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna félags og tryggingamálanefnd leggur frumvarp þetta fram samhliða frumvörpum um greiðsluaðlögun einstaklinga og frumvarp um tímabundin úrræði fyrir einstaklinga sem eiga tvær eignir til heimilisnota og frumvarpið byggir á frumvarpi félags og tryggingamálaráðherra á þingskjali níu hundruð fimmtíu og einu frumvarpi þessu er ætlað að festa í sessi úrræði laga númer fimmtíu tvö þúsund og níu um tímabundna greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna á íbúðarhúsnæði þannig að ekki verði lengur um tímabundið úrræði að ræða og er meðal annars lögð til breyting á heiti laganna í þá veru að auki er lagt til að úrræðið verði nefnt greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna til að aðgreina það frá greiðsluaðlögun einstaklinga og eftir atvikum nauðasamningi til greiðsluaðlögunar þá eru lagðar til breytingar til samræmis við frumvarp nefndarinnar um greiðsluaðlögun einstaklinga meðal annars er umboðsmanni skuldara falið virkt hlutverk við mat umsókna um greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna og skipun umsjónarmanns en þetta hlutverk er samkvæmt gildandi lögum hjá héraðsdómi einnig er lagt til að tímabil greiðsluaðlögunar fasteignaveðkrafna geti verið mest þrjú ár en samkvæmt gildandi lögum getur það verið allt að fimm ár breytingin er til samræmis við greiðsluaðlögun einstaklinga þar sem kveðið er á um að tímabil greiðsluaðlögunar skuli að jafnaði vera eitt til þrjú ár einnig er lögð til sú breyting að ef veðhafi krefst úrlausnar héraðsdóms um ákvörðun umsjónarmanns um greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna getur skuldari óskað eftir því að umsjónarmaður sé viðstaddur meðferð máls fyrir héraðsdómi mikilvægt getur verið fyrir hagsmuni skuldara að hafa umsjónarmann viðstaddan enda er það ákvörðun umsjónarmanns sem krafist er úrlausnar dómstóls um auk þess sem mikill aðstöðumunur getur verið á skuldara og veðhöfum þá er lögð til undanþága frá því skilyrði að einstaklingur sem sækir um greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna þurfi að hafa lögheimili á íslandi sé skuldari þannig tímabundið vegna vinnu náms eða veikinda með lögheimili erlendis getur hann sótt um greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna loks er frumvarpinu ætlað að tryggja samfellu og skilvirkni í greiðsluaðlögunarmálum ef ekki næst samningur um greiðsluaðlögun samkvæmt lögum um greiðsluaðlögun einstaklinga þannig að unnt verði í beinu framhaldi að leita eftir nauðasamningi til greiðsluaðlögunar og samhliða um greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna þar með þurfi ekki að hefja allt ferlið að nýju til dæmis vegna gagnaöflunar og kortlagningar fjárhags skuldara heldur verði hægt að byggja á þeirri miklu vinnu sem umboðsmaður skuldara og umsjónarmaður hafa þegar innt af hendi það má segja að það hafi verið frumvarp ráðherra hefur upphaflega sem hann lagði fram um greiðsluaðlögun einstaklinga voru bæði hinir frjálsu samningar og úrskurður fyrir dómi í sama frumvarpi og

skilvirkni þarna á milli til þess að draga úr bata kröfuhafa til þess að fara með greiðsluaðlögun fyrir dómstóla og þetta var ansi snúið þegar kom að þessu að því það er mismunandi meðferð

veðsetningu inn í samningskröfur eða verða samningskröfur og eru meðhöndlaðar með sama hætti en í greiðsluaðlögun veðkrafna þegar málin fara fyrir dómstóla liggja þær sofandi aftan við og kunna að verða afskrifaðar í lok samningstímans ef viðkomandi aðili er enn í erfiðri stöðu

beita sömu aðferðum en það var vilji fyrir því í nefndinni að óska eftir betra áliti réttarfarsnefndar til þess að fara yfir þetta mál og réttarfarsnefnd gat á svo skömmum tíma eða vegna annríkis ekki gert það fyrir okkur þar kemur náttúrlega að því að það eru veðkröfuhafar þar er ákveðinn eignarréttur en í raun teljum við líklegra að það verði samningskröfuhafarnir sem munu taka málið fyrir dómstól því þá munu þeir líta svo á að þeir geti fengið meira upp í sínar kröfur

ef í frumvarpinu eru slíkir hvatar eða ef við göngum þannig á skjön að kröfuhafar telji sig geta sótt sín mál mun það draga úr skilvirkni úrræðisins það er það sem við lítum fyrst og fremst til að þetta sem er þó nokkuð flókið og langt ferli en um leið fær sú fjölskylda eða einstaklingur góða aðstoð frá umboðsmanni til þess að fara í gegnum þetta mál en það mikilvægasta er að þetta sé aðgengilegt fyrir skuldara og að það séu litlar líkur á að það sé verið að þvæla málinu áfram vegna þess að kröfuhafar telji sig hafa hag af því að fara með málið fyrir dóm eða gangi jafnvel enn lengra og dragi lögmæti laganna eða lögmæti varðandi stjórnarskrá á lögunum ég biðst velvirðingar frú forseti á þessum þvælingi í málfari mínu en það er sem sagt þetta atriði sem er grundvallaratriðið í þeirri skoðun sem þarf að fara fram nú efast ég ekki um

en þarna er hið stóra praktíska úrlausnarefni sem ég held reyndar að verði vel hægt að leysa sé viljinn fyrir hendi þurfum við bara að vera örugg um að við séum réttu megin við strikið þetta frumvarp frú forseti er liður í því að skapa skilvirkt og raunhæft úrræði sem sátt ríkir um svo hægt sé að aðstoða einstaklinga og heimili sem eru í skuldavanda og hraða efnahagsbata landsins